Pane předsedající, děkuji všem mým kolegům, kteří zde vystupovali, za příspěvky do diskuze a také za spolupráci na společném díle. Pro pana komisaře pokud by nevěděl, jak zajistit transparentnost při účtování v jednom velkém podniku u několika činností, rád mu poradím. Sám jsem to na sklárně, kterou jsem řídil, dělal několik let. Za druhé bezpečnost na dráze je stejně jako pracovní podmínky zásadním bodem veškerého našeho snažení a musíme se vždycky ptát, jestli zlepšíme pracovní podmínky a bezpečnost nebo je zhoršíme, protože jinak kopeme pro železnici hrob. Za třetí kapacita hlavních tratí, které vydělávají i v menších zemích, je velmi omezená.

liberalizace na jedné z hlavních tratí znamenala prakticky eliminaci nákladní dopravy.

Zkusme se podívat, jak je možné, že švýcarské dráhy fungují příkladně.